Señora presidenta, quiero empezar expresando mi solidaridad con las víctimas y familias de esta ola de incendios y mi profundo pesar por los daños emocionales, medioambientales, económicos y sociales que esta tragedia está produciendo. Pero a continuación les pido la aplicación urgente del mecanismo europeo de solidaridad en caso de tragedias naturales y la aceleración de todas las iniciativas en marcha para mejorar la coordinación transfronteriza y la prevención.

Hay denuncias por el abuso en el cultivo de especies de crecimiento rápido muy combustibles y también por la escasa coordinación y poca previsión tras conocerse cinco días antes que el calor y el viento podían incrementar el riesgo y la lesividad de los incendios. Por eso, señor comisario, hay que activar las ayudas, controlar mejor los programas que se cofinancian, impulsar la cooperación transfronteriza en materia de protección civil y extremar la vigilancia para ponérselo difícil a los pirómanos y para que nadie pueda hacer negocio, ni apagando incendios ni con la madera quemada.